herra forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um merkingar á vörum frá hernumdum svæðum palestínu sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmönnum katrínu jakobsdóttur össuri skarphéðinssyni helga hrafni gunnarssyni helga hjörvar og lilju rafneyju magnúsdóttur tillagan hljóðar þannig með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að grípa til nauðsynlegra ráðstafana annars vegar til að merkja uppruna vara sem framleiddar eru á hernumdum svæðum palestínu með viðeigandi hætti og hins vegar til að gera palestínumönnum kleift að nýta sér kosti fríverslunarsamnings efta og palestínu þessi tillaga var fyrst flutt á hundrað fertugasta og fyrsta þingi og var þá til umfjöllunar í nefnd sem mælti með samþykkt hennar en málið var hins vegar ekki afgreitt í atkvæðagreiðslum fyrir þinglok og hún kemur hér aftur til umfjöllunar á þessu þingi hið tvíþætta efni þessarar þingsályktunartillögu felur í sér viðbrögð við afleiðingum hinna langvinnu deilna um landamæri ísraelsríkis og palestínu annars vegar er lagt til að gerðar verði ráðstafanir til að upprunamerkja varning sem stafar frá hersetnum

á undanförnum árum hefur færst vöxtur í hina svokölluðu nafnabyggðir ísraela á þeim svæðum sem hafa lotið ísraelskri stjórn síðan sex daga stríðinu lauk árið nítján hundruð sextíu og sjö en þær eru einkum vestan megin árinnar jórdan í austurhluta jerúsalemborgar og í gólanhæðum á landamærum ísraels og sýrlands þarna hafa palestínumenn verið flæmdir á brott mannvirki þeirra eyðilögð og lendur tæki á borgurum ísraelsríkis sem hafa sest þar að sem aðrir bjuggu fyrir og kalla sig landnema þetta framferði er ólögmætt samkvæmt alþjóðarétti og eru því umræddar byggðir meðal helstu ásteytingarsteina í friðarumleitunum milli palestínu og ísraels þær eru enda afar umdeildar í ísrael þar sem fjölmargir borgarar eru þeim mjög andsnúnir og íslensk stjórnvöld hafa aldrei fallist á að svæðin sem hertekin voru árið nítján hundruð sextíu og sjö séu hluti ísraelsríkis þessi tillaga sem hér er um að ræða gerir sem sagt ráð fyrir því að merkja rétt vörur sem eru frá hinum hernumdu svæðum landnemabyggðirnar umdeildu eru ekki hluti ísraels að alþjóðalögum og það er því rangt að merkja varning sem þaðan kemur sem ísraelskan neytendur eiga rétt á að fá sem fyllstar upplýsingar um þær vörur sem þeim standa til boða þar á meðal um uppruna þeirra og það er afar mikilvægt að slíkar upplýsingar séu réttar enda byggja neytendur val sitt á þeim undanfarið hafa nokkur ríki búist til að vinna gegn röngum merkingum á vörum frá hernumdum svæðum í palestínu með því að setja reglur sem skylda framleiðendur á vöru sinni til að merkja varnir sem þaðan kemur með réttum upprunamerkingum slíkar reglur hafa þegar verið settar í danmörku og í samstarfssamningi ísraels og evrópusamningsins eru ákvæði þess efnis að ísraelskar vörur skulu merktar með þeim hætti að ótvírætt sé hvort þær eru upprunnar innan alþjóðlegra viðurkenndra landamæra ísraelsríkis eða á hernámssvæðunum vörur frá hernámssvæðum ísraelsfalla utan fyrrnefnds samnings og njóta ekki þeirrar ívilnunar úr sameiginlegum markaði evrópusambandsins sem samningurinn tryggir ísraelskum varningi ella með ráðstöfunum sem þessi þingsályktunartillaga kallar eftir yrði íslenskum neytendum tryggðar fyllri og nákvæmari upplýsingar en nú er raunin um uppruna varnings frá hinu hernumdu svæðum palestínu landsmönnum gæfist þannig kostur á að ákveða hver fyrir sig hvort þeir vilja styðja efnahagslíf á ólöglegum á hernumdum svæðum í palestínu það er ekki víst að slíkar upprunamerkingar sem hér er lagt til að eru teknar upp muni hafa mikil áhrif á viðskipti ísraels og íslands sem eru talsverð og hafa farið vaxandi undanfarin ár en gætu þó orðið til að draga úr tortryggni í þessu sambandi fríverslunarsamtök evrópu efta og frelsissamtök palestínumanna plo hafa gert með sér bráðabirgðafríverslunarsamning sem tók gildi fyrsta júlí nítján hundruð níutíu og níu og hann er birtur sem fylgiskjal með þessari þingsályktunartillögu sem ég er að mæla fyrir tilgangurinn með gerð bráðabirgðasamningsins var að tryggja jafnvægi milli efta ríkjanna og evrópusambandsríkjanna í viðskiptum við löndin um sunnanvert miðjarðarhaf þá var samningurinn talinn mikilvægur hlekkur í stuðningi við friðarferli fyrir botni miðjarðarhafs skemmst er frá því að segja að samningurinn hefur ekki verið virkur sem skyldi og viðskipti efta á heimasvæði palestínumanna eru takmörkuð af þessum sökum ég vil geta þess að á vettvangi þingmannanefndar efta og fundi þingmannanefndar efta með utanríkisráðherrum og viðskiptaráðherrum efta ríkjanna á undanförnum árum hefur fríverslunarsamningurinn við palestínu og málefni honum tengd verið ósjaldan til umræðu ég tel ekki ástæðu til að orðlengja frekar um þetta mál ég tel mikilvægt að það komist sem fyrst á rekspöl með því að ríkisstjórninni verði falið að undirbúa þær ráðstafanir sem þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir ég ítreka það að þetta mál fékk umfjöllun í þingnefnd hér í vor það var reyndar þá í háttvirtri atvinnuveganefnd þetta mál er hins vegar þannig að það snertir marga þætti það er að sjálfsögðu viðskiptamál sem atvinnuveganefnd gæti hugsanlega átt að fjalla um eða jafnvel efnahags og viðskiptanefnd þetta er líka utanríkisviðskiptamál sem utanríkismálanefnd fjallar um og þetta er utanríkismál að sjálfsögðu þannig að ég ætla að leyfa mér á þessu þingi virðulegi forseti að leggja til að þetta mál gangi nú að þessu sinni til háttvirtrar utanríkismálanefndar og